A to proto, že se staraly o rodinu, vychovaly děti, a proto jsou jejich výdělky celoživotně v průměru nižší než výdělky mužů.

Čas, který věnují péči o malé děti, musí být považován nikoli za dovolenou, ale za práci, za niž jim náleží mzda a také příspěvek na důchodové pojištění. A to by mělo platit i pro muže, pokud se věnují péči o dítě místo matky. Nesouhlasím ovšem, že by státy měly zohlednit specifickou situaci starších lesbických, bisexuálních a transsexuálních žen. Znamená to, že by měly mít výsostnější postavení než ostatní starší ženy? Doufám, že takové diskriminační články neprojdou zítra při hlasování.